Le pacte de stabilité et de croissance n'est plus respecté par plus de la moitié des États membres de la zone. Par ailleurs, rappelons quand même que, jusqu'à une date assez récente jusqu'à la crise l'Espagne respectait totalement les critères du pacte de stabilité et de croissance, ce qui ne l'empêche pas, deux ans plus tard, d'être dans une situation radicalement différente, avec 20 de chômage, et de ne plus du tout respecter les critères du pacte de stabilité.

Cela veut dire qu'avec un pacte de stabilité et de croissance étroitement centré sur des critères de finances publiques, qui sont tout à fait nécessaires mais insuffisants, l'Espagne contrôlait jusqu'à une date récente son endettement public et ses déficits publics, mais parallèlement laissait exploser son endettement privé. Il y a eu explosion de l'endettement privé, bulle spéculative sur le marché de l'immobilier, récession beaucoup plus importante qu'ailleurs et, résultat, nécessité d'injecter massivement de l'argent public. C'est bien la preuve que, si on a une vision étroite du pacte de stabilité et de croissance et de la gouvernance de la zone euro uniquement focalisée sur l'endettement public, on échappe à une vision plus large qui permettrait d'anticiper la prochaine crise et de la prévenir. Je voudrais donc savoir quelles sont les propositions mises sur la table tant par la Présidence espagnole que par la Commission pour, bien sûr, réaffirmer le pacte de stabilité et de croissance et surtout l'englober dans un dispositif plus global. Deuxièmement, vous dites et vous avez raison qu'il est nécessaire de mieux contrôler les finances publiques, qu'il est nécessaire de revenir à des niveaux d'endettement

Est ce que cela passe uniquement, d'après vous, par la baisse des dépenses publiques ou est ce que cela passe aussi par la capacité à augmenter certains impôts?